Mich beschleicht zunehmend der Verdacht, dass das Parlament hier am Nasenring durch die Manege geführt wird. Erst im Dezember kritisiert das Parlament in seinem Bericht die Machenschaften einer windigen panamaischen Anwaltskanzlei, die ihren Klienten dabei hilft, hunderte Milliarden Euro jährlich zu hinterziehen. Panama landet dann auch auf der schwarzen Liste der Steuerparadiese. Aber bereits im Januar nimmt der Rat Panama sowie sieben andere Länder in einem völlig intransparenten Verfahren weil irgendein Brief irgendwo eingegangen sein soll wieder von dieser Liste.

Sie erklären, dass diejenigen, die aus bloßem Eigennutz die Gesellschaft um hunderte Milliarden Euro prellen, ohne Konsequenz so weitermachen können. Aber wir reden hier von Geld, das eben nicht in die öffentliche Infrastruktur, das nicht in die Zukunft der Bildung, nicht in die Zukunft des Gesundheitswesens, nicht in Straßen, Schulen und Krankenhäuser investiert wird.